Itt az előttem szólók már mind elmondták, hogy milyen drámai körülmények között élnek a menekültek Líbiában. Azt is elmondták, hogy ez az élet egyszerűen elviselhetetlen, azt is elmondták, hogy nem csinálunk semmit, hogy a helyzet nem javul, hanem egyre rosszabbodik, és azt hiszem, hogy ezen nem nagyon lehet csodálkozni, hiszen Líbia egy olyan ország, amelynek igazándiból nincs tényleges politikai hatalommal bíró kormánya. Éppen ezért a menekültek teljes mértékben ki vannak szolgáltatva a körülményeknek. A helyi hatalmak összejátszanak az embercsempészekkel, a menekültek jogait, emberi jogait lábbal tiporják. Az a kérdés, hogy mit tud tenni az Európai Parlament, az Európai Unió ebben az esetben? És én azt gondolom, hogy nagyon világos és nagyon egyértelmű követelésekkel kell előállni. Nincs időnk további időhúzásra, beszélgetésekre, egyeztetésekre, meg kell követelni a líbiai hatalomtól, a líbiai kormánytól, hogy vessenek véget a menekültek önkényes bebörtönzésének, biztosítsák ezeknek az embereknek az emberi jogait, hogy vessenek véget az erőszaknak és a hatalmaskodásnak, tegyenek meg mindent azért, hogy ezek az emberek emberhez méltó körülmények között éljenek. Ha nem ezt az utat fogjuk járni, akkor semmi más nem történik, csak az, hogy Európa a saját lelkiismeretét veszíti el, saját értékeit árulja ki, saját értékeit gyalázza meg, és ezzel semmi más nem fog történni, csak a szélsőjobboldali erők fognak megerősödni.